Jest to chwila, kiedy może ona stworzyć rzeczywistą i solidarną politykę energetyczną, która będzie oparta nie na zapewnieniach i obietnicach, ale na stworzeniu rozwiązań prawnych gwarantujących suwerenność krajów współdziałających ze sobą dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Współpraca ta powinna polegać na jak najszybszych inwestycjach w infrastrukturę umożliwiającą dywersyfikację dostaw surowców energetycznych oraz rozwój wewnętrznych źródeł energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej.

Unia również w tej sferze musi mówić jednym głosem, dbając o bezpieczeństwo państw członkowskich.

Przedstawione założenia mają charakter fasadowy i w żadnej mierze nie odpowiadają obecnej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej i politycznej kontynentu europejskiego. Dlatego wzywam Komisję i Radę do budowy rzeczywistej unii energetycznej wychodzącej naprzeciw wyzwaniom przyszłości i będącej fundamentem bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich. W sposób szczególny wzywam do tego przewodniczącego Rady Donalda Tuska, który w okresie ubiegania się o urząd zapewniał o dołożeniu najwyższych starań związanych z unią energetyczną. Obiecywał wtedy mechanizm solidarności gazowej, wspólne zakupy energii, rehabilitację węgla oraz radykalną dywersyfikację źródeł dostaw energii, w tym nową politykę gazową.